Frau Präsidentin! Wir bestätigen heute eigentlich nur einen Beschluss oder wir tun es morgen. Die 147 Gramm für 2020 sind ein realistischer Wert.

Aber wie gerade schon angesprochen worden ist Es ist ein Kompromiss. Ich hätte mir in diesem Kompromiss noch andere Dinge gewünscht und zwar ganz klar, dass wir eine Geschwindigkeitsbegrenzung auch bei den leichten Nutzfahrzeugen einführen. Wir haben sie bei anderen Nutzfahrzeugen, da ist sie gang und gäbe, das ist nichts Exotisches oder Außergewöhnliches und wäre wirklich ein kosteneffizientes Element gewesen, um CO im Alltag einzusparen.

Deswegen bin ich froh, dass demnächst ein Weltzyklus auf den Weg gebracht wird, der die wirklichen Verbräuche widerspiegelt. Denn man hat manchmal das Gefühl, dass, wenn man im Verkaufsprospekt die Verbräuche sieht und dann im realen Leben die Verbräuche an der Tankstelle misst, da eine Riesenlücke klafft. Hier brauchen wir verbraucherfreundliche Lösungen, und es muss mehr an die Realität angepasst werden. Ich bin auch froh, dass wir eine Klausel darin haben, dass wir eine Überprüfung in der nächsten Periode bekommen werden, um zu sehen, wo geht die Technik hin, wo geht die Reise hin, um gegebenenfalls dann die Gesetzgebung anzupassen. Denn wir haben einen Korridor vorgegeben 105 bis 120 Gramm sollen die CO 2 Emissionen dann im Jahr 2025 betragen.